herra forseti þessi svör hæstvirtur forsætisráðherra valda mér vonbrigðum það er auðvitað rétt að hagstofan tók við ýmiss konar skráningarvinnu og heldur utan um ákveðna hluti og án efa ágætlega sem að henni snúa að hinu leytinu fóru þessi verkefni já inn í fjármálaráðuneytið við sjáum afrakstur þess í ákaflega rýrum þjóðhagsáætlunum og spám með takmörkuðum gögnum sem koma frá fjármálaráðuneytinu og eru nú einu sinni frá fjármálaráðuneytinu og sett fram á ábyrgð pólitísks ráðherra að hinu leytinu er vísað í það að að einhverju leyti sé þessu sinnt hjá aðilum vinnumarkaðarins og svo eru það greiningardeildir banka skyldu nú ekki greiningardeildir banka vera þó að þær eigi að vera sjálfstæðar með einhverjum kínamúrum innan þeirra stofnana vera dálítið svona uppteknar af því hvernig bönkum reiðir af og hafa tilhneigingu til að reyna að réttlæta það hvernig bankar hafa staðið að málum í sínum rekstri og sínum ákvörðunum til dæmis innrásinni á íbúðalánamarkaðinn og svo framvegis eftir stendur eða situr öllu heldur meðal annars alþingi sjálft í miklu veikari stöðu en áður var gagnvart undirstöðugögnum af þessu tagi það þekki ég sjálfur vel af eigin raun því að við þingmenn og ekki síst stjórnarandstaðan notaði sér þjónustu þjóðhagsstofnunar mikið á sínum tíma ég man eftir mörgum tillögum og nefndarálitum sem ég sendi upp í þjóðhagsstofnun og fékk útreikninga á og ráðgjöf gagnvart á sínum tíma en ég ber það nú ekki við

ég hvet því hæstvirtur forsætisráðherra að minnsta kosti til að skoða hug sinn vel um það hvort einhvers konar þó að það sé ekki þjóðhagsstofnun heldur hagdeild sem hér gæti orðið í skjóli alþingis væri fjárstjórnar og fjárlagavaldi alþingis og nefndum alþingis til stuðnings og sæi annaðist slíka óháða greiningu og álitsgjöf á sviði